Ich finde es bemerkenswert, dass sich inzwischen in den meisten Fraktionen Unbehagen darüber regt, dass sie in einem Schnellverfahren der Änderung des Artikels 136 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zustimmen sollen. Der vorliegende Bericht bekräftigt ganz deutlich unsere Erwartung als Parlamentarier Ein zukünftiger Krisenmechanismus soll keine Parallelstrukturen außerhalb der Union schaffen und die parlamentarische demokratische Kontrolle sollte bei allen Schritten gewährleistet sein. Allein, mir fehlt da ein Stück weit der Glaube! Herr Barroso hat zwar gestern deutlich erklärt, er stehe sowohl zum Ziel des sozialen Zusammenhalts der Union als auch zur Gemeinschaftsmethode. Das fand bei allen Rednern Zustimmung. Dies steht aber bisher nirgendwo als Beschlussvorschlag

Was vorlag oder auch nicht, ist der Merkel Sarkozy Pakt. Daher rühren mein Misstrauen und eine gewisse Skepsis. Für meine Fraktion ist klar, dass sie keiner Politik zustimmen kann, die auf Haushaltskonsolidierung durch weitere Kürzungen

Erst einmal müssen dem Europäischen Parlament die konkreten Vorschläge für die künftige Wirtschafts und Währungspolitik der Europäischen Union und deren Mechanismen zur Abstimmung vorliegen, denn darum geht es ja im Kern. Das wiederum ist eine so grundlegende Entscheidung, dass sie nicht nach dem Motto Europa per Dekret getroffen werden darf, sondern nur nach der im Vertrag verankerten Konventsmethode.